Extinderea constantă a Uniunii Europene și creșterea numărului de agenți ai căror copii urmează cursurile școlilor europene, dar și nevoia de a raționaliza cheltuielile în contextul crizei economice, au făcut necesară regândirea acestui sistem de educație. Adaptarea curriculei la sistemele naționale de educație, spre exemplu, poate facilita reintegrarea rapidă a elevilor la întoarcerea în țara de proveniență. De asemenea, restricțiile financiare trebuie contrabalansate de principiul învățării materiilor în limba maternă, inclusiv în cazul limbilor vorbite de un număr mai mic de cetățeni, ceea ce contribuie la consolidarea unei identități europene comune. Totodată, includerea în programa școlară a unui curs dedicat construcției UE poate stimula conștientizarea cetățeniei europene încă de la o vârstă fragedă. La fel de importantă este și clarificarea statutului juridic al acestor școli și asumarea responsabilității depline de către statele membre în ce privește gestionarea domeniului prin asigurarea unei finanțări adecvate și detașarea cadrelor didactice solicitate.